Monsieur le Président, à Djibouti, toute contestation politique et sociale est criminalisée et proscrite de fait. Un sujet reste tabou les viols des femmes afar commis, notamment, par l'armée, dès le début des années

À Djibouti, comme ailleurs dans le monde, le viol est utilisé comme une arme de guerre visant à détruire l'identité des communautés.

La résolution votée par le Conseil de sécurité la semaine dernière, ou celle adoptée dans notre enceinte, invite les États à inscrire les crimes sexuels dans leur législation nationale pour que ces actes puissent être jugés. Mais l'impunité pour les violeurs règne toujours à Djibouti. Les actions à entreprendre sont connues. Ce qui manque, c'est une réelle volonté politique. Des femmes, en dépit de la répression et de la honte qu'elles éprouvent, ont eu le courage de porter plainte.

Car les plaintes déposées, impliquant pour la plupart des soldats, sont classées sans suite. Ces femmes attendent un soutien de notre part, pour les aider à faire condamner les auteurs de ces crimes. Rien n'est plus terrible pour ces femmes victimes que le déni de justice.